frú forseti mikil ósköp út á það gengur þessi umræða og umræða næstu mánaða hvað við getum lært af því ástandi sem hérna skapaðist í fyrrahaust það er svo fjöldamargt og það var að sem ég var að leggja upp áðan í minni ræðu og ég hef gert í greinum í blöðum og svo framvegis þó að slíkar umfjallanir séu mjög seint tæmandi að

sérstaklega í lok síðasta árs alþjóðleg fjármálakreppa sú alvarlegasta kreppa í heiminum í trúlega einhver áttatíu ár sem náði miklum hæðum þegar bandaríski bankinn lehman brothers féll fimmtánda september tvö þúsund og átta með hrikalegum afleiðingum og meðal annars þeim að bankakerfi vesturlanda var meira og minna tekið yfir af ríkinu í formi hlutafjáreignar inni í bönkunum stóru þjóðirnar gátu

standa allir jafnt en það sem gerir íslensku kreppuna svona miklu dýpri og alvarlegri heldur en fjármálakreppur flestra annarra landa er sá kerfislæga vandi sem ég rakti áðan og var það að við byggðum upp á nokkurra ára bili raunar ótrúlega stuttu fjórar til fimm ára tímabili gríðarlega stórt alþjóðlegt bankakerfi árin tvö þúsund og fjögur tvö þúsund og fimm tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö stækkar þetta kerfi alveg gríðarlega það er það sem menn kölluðu á hófstilltu máli hlutfallsvanda milli bankakerfis og gjaldmiðils þannig að við gætum aldrei komið slíku kerfi til bjargar þegar reyndi á það í miklum erfiðleikum og þess vegna hrynur það gjaldmiðillinn hrundi frá og með páskum tvö þúsund og átta og fram í október tvö þúsund og átta með alveg hörmulegum afleiðingum líka þetta er sú tvöfalda djúpa kreppa sem við erum í og gerir hana illvígari heldur en